náttúrlega alveg kostulegt að hlusta á þetta bara svo ég lesi aðeins úr skýrslunni með leyfi forseta það segir hér forráðamenn evrópusambandsins hafa aldrei gefið neinar vísbendingar um að samkomulag geti orðið um slíka skilmála það er skilmála um að við mundum ekki undirgangast sameiginlega sjávarútvegsstefnu evrópusambandsins ef háttvirtur þingmaður segir að við getum undirgengist hana þá eru það auðvitað miklar fréttir það eru auðvitað miklar fréttir og ég get ekki túlkað þetta öðruvísi en háttvirtur þingmaður hafi haldið því fram það eru hin pólitísku tíðindi varðandi atvinnustigið og vinnumarkaðinn og aldurssamsetninguna þá er það þetta sem menn eru að takast á í evrópusambandinu alla daga um það gengur umræðan um stjórnarskrána um samrunaferlið hvort eigi að dýpka þetta og svo framvegis og að halda því hér fram að þetta hafi ekki áhrif á þjóðir evrópusambandsins er alveg gersamlega fráleitt og ég vona að háttvirtur þingmaður hafi eitthvað mistalað sig þegar hann hélt slíku fram því það liggur alveg fyrir að þetta er orðinn vandi allra sem í evrópusambandinu eru